Ha sido consecuencia de actos violentos que condenamos absolutamente, rotundamente. La Presidencia española del Consejo, en nombre del mismo, quiere mostrar su condolencia, su pésame, a los familiares y, por eso, se suma a la declaración que ha hecho el Presidente de este Parlamento.

La Unión Europea se basa en los derechos humanos y en las libertades y, a lo largo de su vida, en los textos que han ido aprobándose, ha habido una referencia constante a los derechos y libertades fundamentales. La culminación de ello, precisamente, está en el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, por una parte, incorpora por vez primera en la historia de Europa una Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de Europa, con carácter jurídicamente vinculante, y, además, dice

Por tanto, estamos ante la culminación de una trayectoria política, cultural y jurídica de la Unión sobre los derechos humanos, que la Unión sitúa en el centro de sus políticas, en el centro de su acción, en el centro de su personalidad.

del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y significa aumentar las garantías a los ciudadanos y ciudadanas y, por decirlo así, una especie de acercamiento, de convergencia entre los ordenamientos sobre derechos humanos y libertades que conviven en Europa

de Europa, aunque no formen parte de la Unión. Por lo tanto, estamos asistiendo a un proceso de convergencia de esos ordenamientos jurídicos y la expresión de ello, precisamente, será la firma de ese Convenio por la Unión Europea. La Comisión presentó el 17 de marzo una recomendación para entablar negociaciones de adhesión de la Unión al Convenio. Y el Consejo, a partir de ese momento, ha hecho lo posible por acelerar los debates sobre el mandato de negociación. Hay un grupo de trabajo en el Consejo que está, precisamente, desarrollando esos debates en estrecha

El Consejo ha tomado muy en consideración todos los mandatos que hay en el Protocolo 8, que es la referencia jurídica a ese respecto. Por ejemplo, la posible participación de la Unión en las instancias de control del Convenio Europeo o la necesidad de respetar las competencias de la Unión y las atribuciones de las instituciones.

También el Consejo ha seguido con mucha atención los debates y las audiencias celebrados por este Parlamento Europeo en marzo de este año y está teniendo muy en cuenta las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo en el proyecto de informe cuyos ponentes son Ramón Jáuregui Atondo, Kinga Gál y Cristian Dan Preda. La previsión de la Presidencia española, la posición del Consejo,